Nie mamy żadnych poprawek do tego sprawozdania, natomiast mamy kilkanaście głosowań podzielonych. Chciałbym zaznaczyć, że większość z tych głosowań podzielonych dotyczy zapisów, których nie było w pierwotnym projekcie, ale znalazły się tam wskutek poprawek przegłosowanych przez Komisję Rozwoju.